Vidim moški obraz, srednjih let kakšnih štirideset, ima rahlo skodrane lase, rekel bi celo malo neurejene, močne obrvi, modre oziroma sivo modre oči, lepe bele zobe. ni popolnoma obrit. Vidim ženski obraz, gospa je stara nekje med štirideset in petinštirideset let. Ima urejeno pričesko, lepo urejene obrvi, sivo modrikaste oči. Je nasmejana, nekoliko poudarjen nos, uporablja ličila, ustnice so lepe rdeče barve. Zobe ima zelo negovane in lepe bele barve. Vidim ženski obraz, izgleda, da je še gospodična, okoli dvajsetih let, ima urejeno pričesko, sicer nekaj belih oziroma sivkastih pramenov, urejene obrvi, rjave oči, vidim, da ne uporablja ličil, ima lep, prikupen izraz in rahel nasmeh na obrazu. Vidim starejšega gospoda, mislim, da ima kakšnih petinšestdeset do sedemdeset let. Je osivel, obrvi ima malo poudarjene, sivkasto modrikaste oči, brke in urejeno brado. Morda se mu na obrazu vidi že nekoliko potez, ki jih pustijo leta. Rahlo nagrbančeno čelo in morda malo večja ušesa. Vidim moški obraz. Gospod je temnopolte rase, ima rjave oči, žal barve las ne vidim, ker je obrit. Ima nekoliko poudarjene obrvi, ustnice je pa zanimivo, da ima lepo rdečo barvo ustnic. Nos je tudi nekoliko poudarjen. Vidim mlajši moški obraz. Gospod je star nekje med petindvajset in tridesetimi leti. Ima rjavo pričesko, krajšo pristriženo brado, zelo lep in prisrčen izraz na obrazu, lahko bi rekel skoraj nasmeh. Rjave oči in pa mogoče malce večja ušesa pa prikupen in nepoudarjen nos. Vidim ženski obraz. Predpostavljam, da ima gospodična kakih petindvajset do trideset let. Ima zelo lepo urejeno pričesko, kostanjeve barve. Uporablja ličila, ima poudarjene trepalnice, sivo modrikaste oči. Ima lep prikupen oziroma prijazen nasmeh. Vidim gospo zrelih let. Gospa ima nekje šestdeset do sedemdeset let. Urejeno pričesko, nosi očala, ima modrikaste oči. Vidim, da uporablja tudi ličila. Ima lepo obarvane, lepo obarvane ustnice. in uhane. Vidim mlajšo gospo, staro nekje med petindvajset in trideset let. Izgleda, da je napovedovalka ali kaj podobnega. Ima zelo lepo urejeno pričesko, rjavkaste barve, tudi oči so rjave in lepe poudarjene obrvi. Njen izraz na obrazu je nasmešek. Ima lepe bele negovane zobe, morda nekoliko poudarjen nos. Vidim gospoda, srednjih let, morda nekje petinštirideset do petdeset let. Rahlo je plešast, na kratko ostrižen, ima pa lepo urejeno brado, lep nasmešek, negovane zobe, malček večja ušesa in take malce poudarjene obrvi.